Señora Presidenta, la crisis migratoria ha puesto de manifiesto la situación actual fronteras exteriores permeables sin fronteras interiores. No es lo mismo tener una casa de puertas abiertas con las puertas abiertas que tener una casa sin puertas. En los últimos diez meses, un millón y medio de personas han entrado de forma irregular en la Unión Europea.

Schengen solo es viable si las fronteras exteriores son seguras. Sin seguridad compartida no puede haber confianza compartida. No existen países sin fronteras, como no existen casas sin puertas. Schengen no significa que no haya fronteras, sino que no hay fronteras entre nosotros. Muchos de los que hoy van a pedir una Europa sin fronteras jamás comprarían una casa sin puerta de hecho, todos los que piden una Europa sin frontera tienen una casa con puerta. Si queremos seguir sin fronteras interiores, tendremos que reforzar las fronteras exteriores. Por eso quiero apoyar el plan que ha propuesto hoy la Comisión, decir que es acertado y que tiene que desarrollarse cuanto antes.

Por eso quiero insistir en lo que se ha dicho los problemas de Europa se resuelven con más Europa, sean problemas económicos, sean problemas políticos o sean, como ahora, la necesidad de dar una respuesta humanitaria o problemas de seguridad. Ya no hay fronteras exteriores. Ya no hay frontera griega, frontera italiana, frontera española.

Todas las fronteras son europeas y la frontera en España, en Grecia o en Italia es también frontera de Alemania, es también frontera de Francia. Si vivimos juntos y tenemos problemas comunes, lo lógico es que las soluciones las busquemos juntos y las pongamos en marcha en común. Bienvenida la resolución de hoy.